Doamnă președinte, am votat în favoarea recomandării, deoarece statele membre trebuie să ratifice Tratatul privind comerțul cu arme în cel mai scurt timp. Vreau să fac apel și la țările terțe să grăbească procedurile interne de ratificare. Deși actul juridic nu este atât de ambițios pe cât ne am fi dorit, cred că se creează totuși premizele unei reglementări și mai stricte, la nivel internațional, a comerțului cu arme în viitor. România, spre exemplu, aplică deja norme mai restrictive în ceea ce privește comerțul cu armament, deci impactul din acest punct de vedere nu va fi major asupra țării mele. Exporturile de armament ale României sunt mult mai reduse în prezent față de anul 1990, însă chiar și în aceste condiții, industria de apărare națională are o componentă strategică deosebit de importantă.